Señora Presidenta, simplemente quería dar las gracias al resto de los ponentes, pues hemos trabajado ejemplarmente juntos en un paquete que era difícil teníamos enfrente un acuerdo del Consejo aprobado por unanimidad. Este Parlamento tiene ahora un mandato también aprobado prácticamente por unanimidad, con la enorme ventaja de que los vientos soplan a favor de la dirección del Parlamento y no del texto del Consejo, que se ha quedado extraordinariamente antiguo. Gracias a mi grupo, gracias a todos los grupos y gracias al Parlamento, que ha tenido un triunfo importante hoy.